Voorzitter, ook ik wil rapporteur Derek Vaughan hartelijk danken voor zijn uitstekende werk en de plezierige manier waarop hij alle schaduwrapporteurs ook betrekt bij zijn werk. Hartelijk dank daarvoor. De vorige twee sprekers namens de SD en de PPE Fractie hebben al aangetoond dat er in dit Huis wel iets aan het veranderen is ten aanzien van de eigen begroting. Waar het vorig jaar nog echt moeilijk was om bezuinigingen door dit Huis te krijgen, merk ik dat nu over de volle breedte van dit Parlement de bereidheid bestaat om veel kritischer naar onze eigen huishouding te kijken.

De economische crisis slaat om zich heen, de lidstaten hebben te kampen met hele grote bezuinigingen. Daarvoor hebben wij maar één goed antwoord en dat is het verhogen van de transparantie. Nog steeds is onze begroting volstrekt niet transparant genoeg. Dus dat is één onderdeel waar wij nog veel meer werk van moeten maken.

Vorig jaar heeft deze plenaire vergadering datzelfde verzoek al twee keer omarmd.

Helaas, tot op heden, heeft het Bureau daar nog niet positief op gereageerd.

Ik zou daarom ook via u, mijnheer de Voorzitter, de huidige Voorzitter, mijnheer Schulz, persoonlijk op het hart willen drukken zich hiermee te bemoeien. De Secretaris generaal heeft samen met het Bureau een analyse gemaakt van alle begrotingslijnen en daaruit krijgen we dan een selectie als voorstel voor de begroting 2013. Laten ze die analyse aan de Begrotingscommissie geven, dan kunnen wij het politieke werk doen om daar de keuzes uit te maken. Dat hoeven we niet altijd aan het Bureau over te laten. Concluderend, ik ben het zeer eens met de algemene lijn om uit te gaan van bevriezing en ik hoop dat wij in de rest van dit jaar ook werkelijk tot een veel soberder begroting van ons eigen Huis kunnen besluiten.